Er ist ohne jeden Zweifel zu verurteilen.

Dass Kemal Kılıçdaroğlu mit seiner CHP bei den Kundgebungen dabei war, ist bemerkenswert. Das ist ja nicht ohne weiteres so gewesen, dass wir in der Vergangenheit eine vertrauensvolle Kooperation zwischen Regierung und Opposition hatten. Also insofern ist das ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Frau Mogherini, Sie haben in zahlreichen Worten unseren Dialog beschrieben intensiv, offen, ehrlich und so weiter, und auch respektvoll. Ich finde, zu Ehrlichkeit und zum Respekt gehört, dass man sich eines eingesteht, nämlich, dass der Beitrittsprozess gescheitert ist. Sie haben Bereiche genannt, in denen wir kooperieren können. Die sind alle Gegenstand des Beitrittsprozesses, aber wir kommen nicht vom Fleck. Sie haben den Kampf gegen den Terrorismus genannt, Sie haben die Zollunion genannt, die Modernisierung der Zollunion, die Flüchtlingsfrage wir könnten auch über Kultur und Wissenschaftsaustausch reden, wir können über Tourismus reden, über Umweltpolitik. Ich fände, es wäre an der Zeit, respektvoll miteinander umzugehen und diesen gescheiterten Beitrittsprozess zu ersetzen durch einen Grundlagenvertrag, durch eine neue positive Agenda, die viel breiter und viel praktischer ist als dieser Prozess, der bei beiden Seiten doch letztlich zu Verbitterung geführt hat und zu einem Niedergang unserer Beziehungen. Seit elf Jahren verhandeln wir die Beziehungen haben sich in dieser Zeit ja nicht verbessert, sondern verschlechtert. Lassen Sie mich einen letzten Punkt nennen, der mir wichtig ist und der auch mit Respekt zu tun hat Wir dürfen von der türkischen Seite erwarten, dass die innenpolitischen Konflikte, die dort im Land auszutragen sind und dort ausgetragen werden müssen, auch dort ausgetragen werden. Ich möchte nicht noch einmal Situationen haben wie in Köln, wo AKP Anhänger und Gülenisten aufeinander losgehen, was wir in vielen deutschen Städten, aber auch in den Niederlanden und anderen Ländern sehen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die türkischen Botschaften und Konsulate in diese Richtung auf ihre Gesprächspartner in unseren Mitgliedstaaten der Europäischen Union einwirken.